Señor Presidente, en defensa de los derechos fundamentales, pido a las instituciones responsables que revisen la designación de San Sebastián como Capital Europea de la Cultura, porque creo que ha sido elegida siguiendo un criterio político, lo que supone una discriminación hacia las demás ciudades aspirantes. El presidente del tribunal dijo que era escogida para apoyar el proceso de paz y, que yo sepa, en España existe una organización terrorista, llamada ETA, que, a día de hoy, no ha abandonado las armas y que hace dos meses consiguió que su brazo político, Bildu, gobernase, entre otros municipios, el de San Sebastián. No creo que, desde Europa, debamos dar un altavoz tan potente a quienes no condenan la violencia terrorista y harán propaganda para repartir culpas entre víctimas y asesinos.

Creo en la cultura de la vida, no en la del tiro en la nuca.

Cuando San Sebastián sea una ciudad libre para todos, que vuelva a presentar su candidatura y mientras tanto, que vayan aprendiendo la cultura del respeto a quienes piensan de forma diferente. Porque mañana quizá lo merezca, pero hoy, con Batasuna y sus herederos en las instituciones, no lo merece.